Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, l'accordo commerciale fra l'Unione europea e il Vietnam, che verrà chiuso il 2 dicembre, ha un'importanza fondamentale per vari motivi. Il negoziato è particolarmente importante, non solo per i rapporti commerciali tra i due paesi, ma anche più in generale, per il rapporto tra l'Unione europea e l'ASEAN e per la politica commerciale comunitaria. È un accordo strategico per queste ragioni ma anche come ha già ricordato il presidente Lange per il contenuto e per la qualità delle trattative. Per questo, può essere un modello per futuri accordi e proprio per questa ragione è fondamentale monitorarne, con estrema attenzione, tutti gli aspetti, anche quelli riferiti al capitolo sullo sviluppo sostenibile che sta acquistando sempre più importanza anche alla luce della strategia sul commercio della Commissione europea. È proprio per tale ragione che abbiamo formulato questa interrogazione alla Commissione per poter disporre di maggiori informazioni, di informazioni più precise e dettagliate e ringraziamo la Commissaria, per quelle che già oggi ha voluto condividere con noi, perché riteniamo fondamentale che ci sia un miglioramento del monitoraggio, in generale, del rispetto dei diritti umani con i paesi con cui sigliamo accordi, durante la fase di implementazione e perché ci siano nuovi modelli di valutazione d'impatto, con un maggior coinvolgimento della società civile nei negoziati. Siamo convinti del fatto che gli accordi commerciali siano ancora più efficaci se sono uno strumento utile, anche a migliorare la situazione sociale delle controparti.